Nu ați vorbit rău aici, înainte de a fi membrii unui partid politic, suntem cetățenii unei țări și vă felicit pentru abordarea proeuropeană pe care dumneavoastră ați expus o toți românii sunt proeuropeni, sunt buni europeni însă vreau să vă întreb următoarea chestiune. Eu știu că, pentru memoria instituțională a Bucureștiului, Republica Moldova este cel de al doilea stat românesc. Dumneavoastră ați vorbit despre prioritățile naționale, ați vorbit despre viitorul Europei și nu ați menționat Republica Moldova.